Señor presidente, señor Sánchez, en estos momentos nos encontramos aquí, como ha dicho su compañera, hablando sobre el futuro de Europa. Y en ese respeto a Europa, no he entendido por qué, al final, su discurso se ha transformado en un pequeño mitin electoral de apoyo al señor Timmermans, el candidato socialista, y de él a usted. Y también muchos compañeros míos se preguntan si la misma energía que utiliza en acusar y en perseguir a dictadores del pasado, la va a utilizar en las dictaduras actuales, en Venezuela y en Cuba. ¿Va usted a demandar en el Consejo sanciones al régimen de Venezuela y al régimen cubano o va a seguir callando? Muchos compañeros quieren saber si eso va a cambiar. Usted hablaba del acervo democrático europeo que usted respeta demuestre ese europeísmo denunciando en el Consejo Europeo y no apoyando a los regímenes dictatoriales de Maduro y de Castro —porque sigue siendo Castro quien dirige Cuba—. Y que se libere a los presos políticos. Aquí se habla de presos políticos. Hay presos políticos en Cuba y en Venezuela libertad para ellos, ya.